til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sjö ásamt þremur öðrum þingmönnum þeim guðjóni a kristjánssyni grétari mar jónssyni og jóni magnússyni lagt er til í frumvarpinu að bæta við sjöttu grein fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö nýjum tölulið sem verði númer sjö fimmtán svohljóðandi með leyfi forseta að semja við hlutafélagið spöl h f um að ríkið yfirtaki veggöngin undir hvalfjörð ásamt tilheyrandi mannvirkjum og skuldum félagsins vegna ganganna og fella þá strax niður veggjaldið um göngin og aðra grein frumvarpsins kveður á um að lög þessi öðlist þegar gildi með þessu frumvarpi fylgir greinargerð ásamt þremur fylgiskjölum og ég vil aðeins gera grein fyrir flutningsmenn leggja til að ríkið yfirtaki nú þegar hvalfjarðargöngin og skuldir sem þeim tilheyra samkvæmt gildandi samningi milli ríkisins og spalar h f mun ríkið eignast göngin ásamt tilheyrandi mannvirkjum án endurgjalds við lok samningstíma árið tvö þúsund og átján eftirstöðvar skuldanna eru um þrjú komma níu milljarðar króna sem verða greiddar upp á næstu ellefu árum gert er ráð fyrir því samkvæmt frumvarpinu að fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins semji við spöl h f um yfirtöku eigna og skulda félagsins strax á þessu ári og samhliða verði veggjaldið fellt niður ríkissjóður annist síðan greiðslu af áhvílandi skuldum talið var á sínum tíma þegar þessi tilhögun var ákveðin árið nítján hundruð níutíu að þróunin yrði á þann veg að víðar yrðu kostnaðarsöm umferðarmannvirki fjármögnuð með sambærilegum hætti reyndin hefur orðið sú að hvalfjarðargöng eru eini kaflinn á þjóðvegum landsins þar sem innheimt er sérstakt veggjald til viðbótar sköttum og gjöldum sem umferðin ber þykja ekki forsendur til þess að viðhalda gjaldtöku í hvalfjarðargöngum í því ljósi gjaldtakan hefur áhrif á búsetuþróun og búsetuskilyrði einkum á vesturlandi eins og kemur glögglega fram í álitsgerð sem vífill karlsson hagfræðingur vann fyrir fyrstu flutningsmann í desember tvö þúsund og fjögur miðað við tilteknar forsendur telur vífill að heildarávinningur vestlendinga af niðurfellingu gjaldsins verða á bilinu fjögur og hálft til fimm komma núll milljarðar króna að núvirði eða að jafnaði tvö hundruð sjötíu og fimm til þrjú hundruð og sex milljónir króna árlega síðan álitsgerðin var samin hefur spölur endursamið um skuldir sínar og hugsanlega hefur það einhver áhrif á fyrrgreint mat en það hefur ekki verið athugað sérstaklega þó vilja flutningsmenn setja fram það mat sitt að í heild leiði af skuldbreytingunni óveruleg áhrif og því megi styðjast við álitsgerð vífils karlssonar og fá með henni gott mat á þeim ávinningi sem leiðir af niðurfellingu gjaldsins í álitsgerðinni kemur fram að ávinningurinn fyrir vestlendinga birtist einkum í hærra virði fasteigna hærri launum lækkandi vöruverði aukinni þjónustu og auknu atvinnuúrvali og atvinnuöryggi áhrifanna mundi einnig gæta í fjarlægari landshlutum svo sem á vestfjörðum norðurlandi og jafnvel austfjörðum þá er líka um að ræða ávinning í hina áttina það er að segja íbúar höfuðborgarsvæðisins munu einnig njóta góðs af afnámi gjaldtökunnar og telur vífill karlsson að sá ávinningur geti verið meiri í krónum talið ef eitthvað er athyglisvert er að árlegur ávinningur vestlendinga af því að fella niður veggjaldið er langt í það jafnmikill og ávinningur af hvalfjarðargöngunum sjálfum í októbermánuði tvö þúsund og fjögur kom út vönduð skýrsla um áhrif hvalfjarðarganga á búsetuskilyrði og búsetuþróun á vesturlandi sem vífill karlsson vann fyrir samtök sveitarfélaga á vesturlandi niðurstaða hans er að árlegur ávinningur þeirra sé um fimm hundruð milljóna króna niðurfelling veggjaldsins mun auka þennan ávinning um sextíu prósent þetta má orða á annan veg sem sé þann að ákvörðun um að hafa veggjald hafi valdið því að aðeins sextíu prósent af mögulegum ávinningi vestlendinga af hvalfjarðargöngunum hafi skilað sér til íbúanna og þeir því farið á mis við framfarir sem því nemur sem hefðu annars orðið eftir að göngin voru tekin í notkun sama er líklegt að eigi við um íbúa höfuðborgarsvæðisins ávinningur þeirra af göngunum er verulegur og veggjaldið hefur dregið úr honum flutningsmenn leggja áherslu á gildi hvalfjarðarganganna og nauðsyn þess að ráðist var í gerð þeirra þrátt fyrir veggjald en gjaldið hefur hindrað fullan ávinning af göngunum til þessa og flutningsmönnum þykir tímabært að bæta úr með frumvarpi þessu þannig var greinargerðin eða er greinargerðin sem fylgir með þessu frumvarpi virðulegi forseti í fylgiskjali eins með þessu frumvarpi er gerð grein fyrir og birt álitsgerð vífils karlssonar um veggjald hvalfjarðarganganna hver ávinningurinn að hans mati kann að vera við það að fella niður veggjaldið og hvar það skilar sér og eins og fram hefur komið í greinargerðinni þá er hann talinn vera fyrir vestlendinga tvö hundruð sjötíu og fimm til þrjú hundruð og sex milljónir króna árlega við það bætist svo ávinningur höfuðborgarbúa af niðurfellingu gjaldsins en sá ávinningur hefur ekki verið metinn en ætla má að hann sé ekki langt frá þeim ávinningi sem vestlendingar njóta ávinningurinn kemur fram eins og tilgreint var í greinargerðinni í hærra virði fasteigna vegna þess að fasteignamarkaðurinn verður heilsteyptari og hærri launum sérstaklega í borgarfirði en þá er talið að afnám gjaldsins muni leiða til þess að laun muni hækka á því svæði sem er norðan akraness en meðallaun þar eru einmitt talin vera um sjötíu og fimm til áttatíu prósent af meðallaunum höfuðborgarsvæðisins þannig að afnám gjaldsins mun stuðla að því að launastigið eða kaupstigið verði hærra norðar á þessu svæði og eðlilega með sterkari vinnumarkaði þá yrði meira atvinnuúrval og atvinnuöryggi og það sem er athyglisvert líka að vöruverð mun lækka við afnám veggjaldsins

þannig að þessi fjárhæð sem nefnd hefur verið um ávinning sem er um þrjú hundruð milljóna króna á ári fyrir vestlendinga á bara við um sparnað af kostnaði við umferðina ávinningur vegna hærra fasteignaverðs eða lægra vöruverðs hefur ekki verið metinn þannig að hann er til viðbótar þessum tölum en til samanburðar þá var talið að hvalfjarðargöngin sjálf með veggjaldinu hefðu leitt til lægra matvöruverðs og sá ávinningur var metinn um þrjú hundruð milljóna króna á ári fyrir vestlendinga þannig að menn sjá að þarna er um háar fjárhæðir að ræða sem ávinningur bæði af göngunum og því að fella niður veggjaldið svo í framhaldinu mun bera með sér í öðru lagi í fylgiskjali tvö er samningurinn um veggtengingu við utanverðan hvalfjörð birtur þannig að menn geta kynnt sér hvernig samningurinn er sem var undirritaður í apríl nítján hundruð níutíu og fimm og í þriðja lagi í fylgiskjali þrjú þar er kafli um skýrslu sem samtök sveitarfélaga á vesturlandi létu gera um áhrif hvalfjarðarganganna á búsetuskilyrði og búsetuþróun á vesturlandi þar sem er farið yfir ávinninginn af því að fá göngin með veggjaldinu og síðan er birt tafla þar sem fjárhæðirnar eru dregnar fram og eins og fram hefur komið ávinningurinn af göngunum sjálfum er talinn vera um fimm hundruð milljónir á ári sem er sparnaður í umferðarkostnaði því til viðbótar er talið að vöruverð hafi lækkað um þrjú hundruð milljóna króna á ári og virði eigna íbúða og atvinnuhúsnæðis hafi aukist fjögur hundruð milljóna króna þannig að þarna er um háar fjárhæðir að ræða og síðan mundi til viðbótar þessum ávinningi við göngin sjálf bætast þá við ávinningurinn af því að fella niður veggjaldið

í greinargerðinni það mun auka ávinninginn um sextíu prósent ég vil svo segja að lokum virðulegi forseti að ég tel afar nauðsynlegt að tekið verði á þessu máli meðal annars út frá þeirri stýringu sem hið opinbera hefur á byggðaþróun í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með aðgerðum sínum sem eru heilmiklar og áhrif þeirra mjög mikil það hefur þegar verið lagt og verið að ljúka gerð tvöföldunar reykjanesbrautar sem hefur styrkt mjög suðurnesin og greitt fyrir því að það hefur verið mikil íbúaþróun á síðustu árum sem er það sterk að jafnvel þó ameríski herinn hefði farið úr landi mjög snögglega og mörghundruð störf horfið á einu bretti að þá er samt mesta fólksfjölgun á landinu á suðurnesjum á síðasta ári að því er fram kemur í vefriti hjá fjármálaráðuneytinu þannig að nálægðin við höfuðborgarsvæðið er mjög nauðsynleg og hefur mikil áhrif á byggðaþróun og það að greiða fyrir umferð eins og þarna er gert hefur mjög sterk áhrif og í öðru lagi eru á fleygiferð áform og ég hygg að megi segja að liggi fyrir pólitískur vilji ríkisstjórnarinnar að hraða mjög tvöföldun þjóðvegarins frá reykjavík til selfoss það mun líka stýra byggðaþróuninni frá höfuðborgarsvæðinu austur fyrir fjall hins vegar ef við horfum í norðurátt þá er allt stopp þá erum við í fyrsta lagi með veggjald í hvalfjarðargöngum sem hindra fullan ávinning af göngunum og hindrar það að byggðaþróunin verði eins sterk og ella hefði orðið og sundabrautin er algjörlega stopp og það eina sem þar er rætt um er innanbæjarhluti sundabrautar frá sundahverfinu og upp í grafarvog það er engin umræða eða engin áform sem ég veit um að setja í gang framhaldið sem á að tengja sundabrautina við kjalarnesið og tvöföldunin eða breikkun vegarins frá kjalarnesi upp í borgarnes er í algjöru frosti virðulegi forseti ég bara komst að því á dögunum þegar við vorum að kynna okkur þessi mál þingflokkur frjálslyndra að það er ekkert að gerast í því að breikka þjóðveginn norður á bóginn til borgarness það er bara algjörlega í frosti það er ekkert að gerast og þá er afleiðingin alveg augljós að því sem ríkisstjórnin er að gera og sem hún er ekki að gera að fjölgun íbúa út frá höfuðborgarsvæðinu sem er mjög mikil og mun verða á næstu árum mjög mikil hún fer austur fyrir fjall og hún fer til suðurnesja en hún fer ekki upp á vesturland það er verið að stýra áhrifunum frá vesturlandi ég er ekki viss um að þetta sé meðvituð ákvörðun hjá ríkisstjórninni ég bara vil ekki trúa því og held að það sé bara ekki þannig en þetta er alla vega það sem er og ég vil skora á hæstvirtan fjármálaráðherra að taka þetta til athugunar og háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins og beita sér fyrir því að ríkið hagi sinni stefnu og sínum verkum þannig að það sé jafnræðis gætt í byggðaþróuninni út frá höfuðborgarsvæðinu það er mjög mikils virði fyrir svæðið á vesturlandi og eins náttúrlega í áframhaldinu á vestfjörðum og norðurlandi það hefur auðvitað mjög mikil áhrif á búsetuskilyrði og mat manna á því svæði fleira vildi ég nú ekki segja virðulegi forseti um þetta en að koma með þessar ábendingar í lokin ég legg til að málinu verði vísað til annarrar